De Europese privacywet beschermt Facebook in dezen en mij niet.

In Duitsland bleek Facebook kritiek op de sociaaldemocratie te blokkeren, maar antisemitisme niet. De Europese Commissie vertelde mij op 4 augustus 2017 daarmee geen problemen te hebben.

Voorzitter, voor veel mensen ís Facebook het internet, voor sociale contacten, maar ook voor het nieuws. Dat nieuws wordt door Facebook gefilterd. Alleen keurige linkse neem ik aan meningen komen door. Facebook beschermt zijn uitgangspunt, niet de vrije pers. Voorzitter, de Europese Commissie heeft afspraken gemaakt met Facebook met het oog op de komende verkiezingen. Verhalen over nepnieuws en beïnvloeding van kiezers rechtvaardigen volgens de Commissie dat meningen goedgekeurd of verwijderd moeten worden van internet. De Europese Commissie heeft echter van Moskou niets te leren over beïnvloeding. De Commissie beschermt de Europese Unie, niet het democratisch proces. De Europese Commissie heeft een probleem met kritiek op de euro, kritiek op de Europese Unie, kritiek op migratie, kritiek op de islam. Die kritiek wordt samen populisme genoemd en moet bestreden worden, maar laat die kritiek nou net mijn mening zijn. Ik denk dat de Europese Unie als zodanig een bedreiging voor de vrede en het welzijn van de lidstaten is, en dat is een mening die op Facebook geen plek heeft. Mijn kritiek had ook geen plek in de resolutie waarover we gaan stemmen, want al mijn amendementen werden weggestemd. Dat is ook geen wonder. Net als Facebook en de Europese Commissie beschermt ook dit Europees Parlement zijn eigen positie, niet die van de burgers.